Hay que tener presentes las distintas realidades que se dan en el transporte por carretera en la Unión, tanto en distancias como en tiempos, y evitar considerar este paquete como un enfrentamiento entre países y pensar en el bien común del sector. Por supuesto que es importante defender a los trabajadores y garantizar su seguridad. Todos lo queremos y además hemos adelantado bastante, pero lo que no podemos hacer es generalizar y utilizar unas prácticas ilegales —que ciertamente se han producido— como pretexto para fines proteccionistas. No podemos renunciar a la libertad de circulación de personas y mercancías, la libertad de establecimiento, la libertad para las prestaciones de servicios, que son piezas básicas del mercado interior y del proceso de integración de la Unión Europea.